flyt hér og mæli fyrir frumvarpi til afla um breytingu á lögum um félagslega aðstoð númer níutíu og níu tvö þúsund og sjö með síðari breytingum auk mín eru flutningsmenn hér birkir jón jónsson sigurður ingi jóhannsson vigdís hauksdóttir og höskuldur þórhallsson fyrstu grein hljóðar svo í rauninni er þetta eingöngu ein grein í raun í þessu frumvarpi hún hljóðar svo við tíundu grein laganna bætist ný málsgrein svohljóðandi styrk eða uppbót samkvæmt ákvæði þessu er heimilt að greiða öðrum en bótaþega svo sem foreldrum eða nánum ættingjum þrátt fyrir að viðkomandi hafi ekki sama heimili og bótaþegi er þá skilyrði að nægilega hafi verið sýnt fram á nauðsyn styrks eða uppbótar og að staðfesting þess efnis fáist frá heimilislækni bótaþega og félagsmálastjóra viðkomandi sveitarfélags lög þessi öðlast þegar gildi með fylgir hér stutt greinargerð sem ég ætla hér að lesa með leyfi forseta með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um félagslega aðstoð nánar tiltekið breytingar á ákvæði sem varðar félagslega aðstoð í tengslum við bifreiðakostnað í tíundu grein laganna er fjallað um bifreiðakostnað og gildir reglugerð númer hundrað sjötíu tvö þúsund og níu til fyllingar lögunum í ákvæðinu kemur fram að heimilt sé að greiða bótaþega uppbót vegna kaupa á bifreið styrk til reksturs bifreiðar eða styrk til þess að afla bifreiðar skilyrði laganna fyrir þessum styrkveitingum eru þau að bifreið sé nauðsynleg vegna hreyfihömlunar bótaþega styrkurinn til bifreiðakaupa er sérstaklega bundinn við tilfelli þegar bifreið er nauðsynleg vegna þess að líkamsstarfsemi er hömluð eða líkamshluta vantar í áðurnefndri reglugerð hefur ráðherra síðan sett frekari skýringar og skilyrði fyrir greiðslu styrkja og uppbótar í reglugerðinni kemur fram að í báðum tilfellum það er við veitingu uppbótar og styrkgreiðslu er skilyrði fyrir úthlutun að hinn hreyfihamlaði hafi sjálfur ökuréttindi eða annar heimilismaður það hefur þó sýnt sig að svo getur staðið á að hinn hreyfihamlaði eigi ekki eða geti ekki átt sama heimili og foreldrar eða aðrir nánir ættingjar hans sem aka honum í bifreið sinni dæmi um slíkt er búseta bótaþega á sambýli þegar foreldrar eða nánir ættingjar viðkomandi aðila búa á eigin heimili en nýta samt bifreið sína til þjónustu og umönnunar við hinn hreyfihamlaða ekki getur talist eðlilegt að takmarka veitingu bifreiðastyrkja með þessum hætti enda ljóst að mikilvægt er fyrir bótaþega að geta notið aðstoðar foreldra eða náinna ættingja sinna og aukið lífsgæði sín meðal annars með bílferðum gerir frumvarp þetta því ráð fyrir að heimilt sé að greiða öðrum en bótaþega eða heimilismanni hans styrkinn ef nægilega er sýnt fram á nauðsyn styrksins og staðfesting þess efnis fengin frá heimilislækni og félagsmálastjóra viðkomandi sveitarfélags með því að tilgreina tvo óháða og óskylda fagaðila til að staðfesta mikilvægi styrksins er lögð áhersla á að fagleg sjónarmið ráði

er í dæmaskyni talað um foreldra eða nána ættingja en meta þarf hvert tilvik fyrir sig og endanlegt mat liggur hjá tryggingastofnun ríkisins verði frumvarp þetta að lögum er ljóst að einnig þarf að breyta reglugerð um styrki og uppbætur til hreyfihamlaðra einstaklinga vegna bifreiða númer hundrað sjötíu tvö þúsund og níu frú forseti þetta er ekki umfangsmikið mál að vexti hér þetta er hins vegar mál er snertir einstaklinga sem búa við þær aðstæður að geta eða lenda utan þess lagaramma og reglugerðar er nú er í gildi þetta er búið að vera baráttumál margra eða nokkurra um nokkurt skeið ég held að sé mikilvægt að við notum nú tækifærið og breytum þeim lögum sem hér er rætt um í þessa veru sem hér er mælst til að svo búnu legg ég til að frumvarp þetta fari til velferðarnefndar